Señora presidenta, hace apenas unos días tuve oportunidad de escuchar en Abiyán, con motivo de la Cumbre Unión Europea África, el testimonio conmovedor de los supervivientes de la ruta hacia Libia desde todos los puntos de África. La esclavitud, la tortura y el maltrato a seres humanos no son ninguna novedad en esa región del globo, pero la magnitud, la escala y, sobre todo, la exposición al público a través de los medios de comunicación, le dice a todas luces a la Unión Europea que no es el momento de análisis, sino de acción. La Unión Europea tiene que poner en marcha una investigación internacional de lo que constituye un crimen contra la humanidad. La Unión Europea tiene que promover con las Naciones Unidas una acción internacional que convierta los actuales centros de detención, donde se producen violaciones masivas de derechos humanos, en centros de acogida donde se respeten los derechos humanos. Tiene que asegurar que la financiación cumple sus objetivos y tiene que abrir vías legales con corredores humanitarios y visados humanitarios que den una oportunidad a quienes arriesgan la vida y lo pierden todo en el empeño. La próxima visita de una delegación del Parlamento Europeo a Libia puede ser una buena ocasión para cambiar el rumbo, la mirada y pasar a la acción.